Hvala za besedo, predsedujoča. Cela debata okoli reorganizacije in vseh posledic, ki jih je ta organizacija prinesla seboj mislim, da je zgolj simptom. Bolj kot korenina je simptom problema in problemu se reče, da je socialna politika iz neke ideje "dajmo pomagati ljudem kot družba", ki si sami ne morejo pa so se znašli v težkih življenjskih situacijah, prišla v, predpostavko, da tisti, ki želijo socialno pomoč, ki želijo kakšne druge socialne, transferje, da so preprosto neki leni, da so te ti ljudje lenuhi, ki nočejo delati. Pa nič ne bi moralo biti dlje od resnice. Ne bi moglo biti dlje od resnice, a kljub temu je to premisa socialnih politik v tej državi že zadnje desetletje oziroma še kaj več. In v Levici smo že v prejšnjem mandatu poskušali, če ne že popolnoma zaobrniti pa vsaj korigirati kurz ministrstva za delo, družino, in socialne zadeve, ampak so mu tem te korekcije morali dobesedno izpuliti. Trde in dolge bitke smo bili. Recimo pri brezplačnem kosilu za, šolarje iz revnih družin. To bila zgodba, ko se vlekla eno leto in pol! Eno leto in pol smo se borili za napreden socialni ukrep, ki iz vidika proračuna za seboj niti ni potegnil kakšnih silnih posledic. O nekaj milijonih smo se pogovarjali, pa je bilo kljub temu treba najprej trkati na vrata ministrstva, potem razbijati po vratih taistega ministrstva, šele potem, ko se je aktivno vklopila najširša civilna družba, šele pod tem pritiskom javnosti smo z brezplačnimi kosili za revne šolarje tudi uspeli. Pa ne gre za osamljen primer, tudi dvig socialne pomoči na tristo petinosemdeset evrov na koncu prejšnjega mandata smo ga izsilili, potem ko smo štiri leta opozarjali, izpostavljali, razlagali, prepričevali. Vračljivost socialne pomoči je bil še en problem, ki smo se ga v prejšnjem mandatu lotili in kjer smo ob penalno naravo socialne politike poskušali prestaviti v solidarno naravo. Ker to, da ti za prejem socialnih transferjev država zaseže oziroma se usede, zaplombira nepremičnino, to je popolnoma nesprejemljivo, to potem ni nikakršna pomoč, to je samo neka oblika kredita. Naša zahteva po popolnem izčrtanju vračljivosti socialne pomoči sicer ni bila uslišana v državnemu zboru, ampak smo bili dovolj trmasti, dol vztrajni, da je vsaj v nekem delu nekdanja ministrica Anja Kopač Mrak v vladi Mira Cerarja morala popustiti in se je vsaj delno odpravila vračljivost socialne pomoči. Seveda jo pa treba odpraviti v celoti. Pa tudi minimalna plača, navsezadnje. Moral smo čakati štiri oziroma pet let do nove vlade, da smo se dogovorili za novi zakon o minimalni plači, ki je resno šele dvignil minimalno plačo. Prej pa štiri leta tako, kot da bi govorili v prazno, ampak ker smo govorili veliko, ker smo bili tudi tu trmasti, se je navsezadnje tudi, ministrica morala začeti umikati in je tudi sama začela predlagati višje zneske dviga, minimalne plače, kot jih je predlagala, predlagala prej. Kar želim pokazati, je, kako zelo se je zakoreninila ta miselnost penalnega disciplinskega nadzornega pristopa k socialnim pomočem in vodenju področja dela in sociale. V tem mandatu imamo priložnost, da s to politiko končno presekamo in v Levici vidimo kot, tisti prvi horizont, kako to lahko naredimo, da debirokratiziramo cel sistem centrov za socialno delo oziroma cel sistem socialnih pomoči. Naj socialni delavci ne bodo birokratski nadzorniki, ki iščejo dlake v jajcu, zato da je nekomu, nekemu siromaku tam, kjer se je znašel v stiski, ne izstavijo njegovega evra, ki ga potrebuje, ampak da mu še tisto malo, kolikor sploh je predvideno za v socialnih transferjih za posameznika, da mu še tisto malo izmaknejo. Dober korak v tej smeri bi bil ne samo boljše izvedena reorganizacija centrov, centrov za socialno, za socialno delo, ampak tudi čisto zakonodajni, zakonodajni koncept. In socialisti tu zagovarjamo temeljni dohodek. To ni univerzalni temeljni dohodek, ki gre lahko v neoliberalni smeri odprave socialne države. Ne, govorimo o temeljnemu dohodku kot v, kot o tisti blazini, na katero se lahko, nasloni posameznik, da mu ni treba sprejeti vsakega nečastnega, izkoriščevalskega podplačanega dela, to. Namesto da uradniki po centrih za socialno delo iščejo, kdo ima kje kakšno nepremično oziroma kakšne skromne prihranke, zato da mu ja socialne pomoči ne izstavijo in nekega prosilca podvržejo ponižujočim policijskim mehanizmom, dajmo zagotoviti temeljni dohodek kot pravico, kot nekaj, kar lahko tudi za tistim, ki je tudi za tistega, ki bolj samo hodi za v skozi življenje, ki je ki je starejši, recimo, ne, kakšna vdova, ni, ki nima socialnih mrež, da imamo mi kot družba postavljen mehanizem, ki lahko to sanira in ki lahko človeku pomaga. Si v stiski, dobiš pomoč, konec zgodbe. Ne pa da more zdaj nekdo, ki se ukvarja z izstavljanjem socialne pomoči, pregledati nekaj deset različnih registrov, podatkovnih baz trideset ali kako že, neke taka bizarna, bizarna številka je, zato da bi ja nekje nekaj našel, kako nekemu revežu ne dati tiste njegove socialne pomoči. Kako se v ves ta kontekst vpisuje reorganizacija centrov za socialno delo? Ta reorganizacija je bila izpeljana tik pred zaključkom zadnjega mandata, bila je izpeljana na vrat na nos. To je bila piar operacija Anje Kopač Mrak, ki je povozila dejanske potrebe našega socialnega sistema, ki je povozila vsa opozorila strokovne javnosti, zaposlenih na na centrih za socialno delo in pripeljalo v to, da je sistem kolapsiral, počepnil je. Socialni delavci izgoreli, izmučeni na teh centrih za socialno delo, celo do točke, da so nekateri dali odpoved. To ni uspešno izvedena reorganizacija in temu ne moremo reči drugače kakor zloglasna reorganizacija. Mislim, pojdite do katerega koli socialnega delavca ga vprašat, kaj si misli o tej reorganizaciji. Pa po mojem ni enega samega, ki bi vam, ki bi vam rekel, da je bila to dobra stvar, ne. In današnjo diskusijo, današnjo diskusijo vidim kot intervencijo na pobudo tovariša Siterja, da se začne, na temo organizacije centrov za socialno delo pogovarjati, ali pa če želite, ponovno pogovarjati, ker se, preden je ta reorganizacija prišla v življenje, očitno nismo in se nismo, ne, bile so volitve. To bilo treba stišati, zato, da se lahko z zastavico maha pred kamerami, zdaj pa celoten družbeni sistem plačuje za te napake. Izrazito opazno tudi na ravni posameznika, mislim, zakaj mislite, da so zamujale štipendije? Zakaj se je zamujalo procesiranje vlog za otroške dodatke? Subvencije za vrtce, in tako naprej? Ravno zato ne, ker je sistem preprosto počepnil. Sem kar malo presenečen, da so, da je trenutno vodstvo ministrstva za delo sploh uspelo narediti, se ukvarjati s čimerkoli drugim kakor s splakovanjem tega avgijevega hleva. Sem pač vesel, da se je našel nekdo, ki je pripravljen to narediti za potrebe celotne družbe in za potrebe vseh posameznikov v stiski in v to akcijo, to akcijo nadvse podpiram. Od tod naprej pa mislim, da bo potrebno zagrabiti tudi ambicioznejše, ne, spremembami zakonodaje in spremembami temeljnih konceptov, na katerih deluje socialni varstveni sistem v tej državi, ne da preganjamo domnevne goljufe in v tem nastrada cela vrsta nedolžnih ljudi, ne, dajmo se vprašati, kako ljudem pomagati, ne kako jim pomoč odreči. Hvala.